Je pense notamment à trois textes, à trois instruments qui sont essentiels aujourd'hui le plan d'action européen sur les droits de l'homme et la démocratie, les lignes directrices pour la politique de l'Union européenne à l'égard des pays tiers, qui concernent la torture,

Qu'est ce qui fait que la torture continue à se propager dans le monde, y compris, j'y reviendrai, à l'égard des enfants?

Nous n'avons pas beaucoup progressé, car la torture fait encore partie de ce que j'appellerai la diplomatie silencieuse.

Donc, au lieu d'inventer de nouvelles choses, je pense que le rapport, dans une grande partie en tout cas, vise à rendre ces instruments beaucoup plus opérationnels et beaucoup plus efficaces.

Je vous renvoie à ce rapport, je n'ai rien à dire de plus.

pour la pédopornographie et pour le harcèlement des enfants.